El nuevo programa marco reproduce un modelo de ID opuesto a los valores de justicia, solidaridad y servicio público. Pocos cambios en el cómo y para quién innovamos e investigamos en comparación con el viejo Horizonte 2020. Me pregunto también por el escandaloso bloqueo al principio de precaución en todo el programa. Nos hubiera gustado tener un programa que pusiera sin dobleces y por delante retos como la crisis ecológica, la igualdad de género, la seguridad alimentaria, el empleo, el acceso a la salud o la desigualdad en todo el mundo. Horizonte Europa va a fracasar a la hora de garantizar un retorno social justo de las multimillonarias inversiones de fondos públicos en proyectos privados. Una vez más, prevalece el lucro sobre el interés general, pues sus objetivos distan mucho de las prioridades que ya he mencionado. Y, para terminar, y como es mi última intervención como diputada al Parlamento Europeo, no quiero despedirme sin dar las gracias a las votantes que me dieron su confianza en 2014, y especialmente a las compañeras que me han acompañado en esta travesía Amelia, Viviana, Carlos, Jorge, Jacob, Ana y David, al resto de mi delegación de Podemos en Europa.